Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Spoštovani minister! Na nas so se obrnila različna društva, ki izpostavljajo neenako obravnavanje invalidskih organizacij v postopku, razporejanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, v nadaljevanju Fiho. Prepričani so, da je ravnanje Fiha diskriminatorno, saj v svojih postopkih in pri odločanju o razdelitvi sredstev privilegira invalidske organizacije, ki delujejo na ravni države. S tem diskriminira invalidske organizacije, ki delujejo na lokalni ravni. Na podlagi določb zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije so bile namreč sprejete nekatere sporne določbe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki poleg pogoja pridobljenega statusa invalidske organizacije opredeljujejo pogoje za sofinanciranje oziroma financiranje, in sicer da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države ter da organizacije, ki jih sestavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enoten finančno ovrednoten letni delovni program. Na podlagi tovrstnih določb je jasno, da so organizacije oziroma društva lokalnega pomena izvzete iz enakopravne obravnave glede dodeljevanja sredstev Fiha. Sprašujem vas, kaj menite o o izpostavljeni diskriminatorni obravnavi? Ter ali kakšne ukrepe nameravate podvzeti, da bodo lahko pri razpisih za dodelitev sredstev samostojno kandidirale vse invalidske organizacije, ne glede na to, ali so povezane v zvezo društev ali ne, in ne glede na to, ali delujejo na državni ali lokalni ravni.